Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana predstavnica ministrstva za zunanje zadeve, drage kolegice in kolegi. V Novi Sloveniji se ves čas prizadevamo, da bi naša država imela skupno in samo eno zunanjo politiko - zunanjo politiko Republike Slovenije - da bi navzven govorili z enim glasom. Jaz sem izjemno ponosen na moje kolegice in kolege, ki smo v prejšnjem mandatu sestavljali odbor za zunanjo politiko. Imeli smo zelo težka zunanjepolitična vprašanja, ampak bili smo enotni. Vedno. Vedno. Burne razprave smo imeli, največ spodaj v kleti, v gluhi sobi, ampak na koncu smo oblikovali sklepe, ki smo jih praktično po pravilu soglasno sprejemali. Torej, parlament je oblikoval, je imel eno in edino in samo eno zunanjepolitično stališče, kar pa seveda za prejšnjo vlado nikakor ni veljalo. Nekaj je govoril Miro Cerar: "Grem v Zagreb," je rekel, drugo je govoril zunanji minister Erjavec: "Izgubljeni dan." Hrvati pa so se nam krohotali in zato gospe in gospodje je naša specifična teža v institucijah Evropske unije enaka pozitivni ničli. Zdaj pa malo kronologije: drugi maj dva tisoč osemnajst. Zunanji ministri v Marakešu sprejmejo, prvič, marakeško politično deklaracijo v okviru evro-afriškega dialoga o migracijah in razvoju. Drugič, sprejmejo tudi marakeški akcijski načrt za obdobje dva tisoč osemnajst-dva tisoč dvajset. Kaj smo mi imeli maja dva tisoč osemnajst? Imeli smo vlado, ki je opravljala tekoče posle in ravno zaradi tega, ker gre za zunanjepolitični dokument, bi ta vlada morala priti v državni zbor vsaj na OZP in vprašati za mnenje. Ne, to je šlo mimo nas. O tem niti mediji seveda niso poročali, kasneje smo ugotovili, ko je bil dogodek že passé, ko se je vse skupaj že zgodilo. Torej, na neki, oprostite, hinavski način, je vlada zaobšla zakonodajno vejo oblasti. Kritika, zelo ostra in to bom tudi ponavljal. Zakaj? Zato, ker državni zbor usmerja zunanjo politiko Republike Slovenije. To piše v zakonu o zunanjih zadevah. Kaj pa piše tretji člen? Piše: "Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča državni zbor o pomembnih zadevah s področja zunanje politike." A je ta deklaracija pomembna? Najprej si to odgovorimo. Če ni pomembna, okej, potem ne velja in je vlada ravnala prav. "Ministrstvo za zunanje zadeve daje na pobudo državnega zbora in njegovih delovnih teles pojasnila o zunanjepolitični dejavnosti, minister za zunanje zadeve pa odgovarja na poslanska vprašanja iz njegove pristojnosti." Niti ga nismo mogli vprašati, niti nismo vedeli, kaj se dogaja drugega maja v Marakešu. In še ena: "Predlog ministrstva za zunanje zadeve vlada lahko predlaga ja, lahko, državnemu zboru, da se opredeli do določenih zunanjepolitičnih vprašanj." Lahko. Morala bi se, ker ni imela vseh pooblastil. V tem je problem. In potem seveda pride pa to, da, pozor, nikoli kot vladno gradivo v državni zbor, ta globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. O tem državni zbor nikoli ni zavzel stališča. Ni rekel: "Ga podpiramo ali ga ne podpiramo," ker ni mogel, vlada ga ni prinesla v državni zbor, čeprav smo to na odboru za zunanjo politiko zahtevali. Zato, po našem razumevanju, mi smo predstavniki ljudstva, če se gremo parlamentarno demokracijo, zato po našem razumevanju ta globalni dogovor za Republiko Slovenijo ne velja - ne velja. Zakaj pa, na primer, velja, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin? Zakaj pa ta velja? Zato, ker je to konvencijo ratificiral ta državni zbor maja štiriindevetdeset, zato velja. In, ... Gospe in gospodje, Boštjan M. Zupančič, ki ni kdorsigabodi, je med drugim zapisal v tem primeru globalnega dogovora o migracijah: "Ali gre za neumnost ali pa za zavestno zavajanje državljanov Republike Slovenije. Sporazum pravzaprav hoče zapreti usta vsaki kritiki migracij." Marsikaj smo o tem prebrali. Pred časom je ugledni francoski pravni zgodovinar Jean-Louis Harouel v pariškem dnevniku Le Figaro objavil polemični prispevek o tako imenovani marakeški deklaraciji, ker zdaj se tudi temu globalnemu dogovoru reče marakeška deklaracija. Po njegovem bi "sprejetje tega sporazuma, dogovora", ampak zdaj je itak že mimo, je že sprejet, "pomenilo legalizacijo načela, da bi moral vsakdo imeti možnost, da pride in se naseli kamorkoli. To bi, denimo, pomenilo, da bi se zaradi ogromne rasti prebivalstva v Afriki v prihodnjih desetletjih desetine ali celo stotine milijonov ljudi valilo proti Evropi. Takšen razplet pa bi bil za Evropejce samomorilski. Z migranti preplavljena Evropa bi bila neizogibno porušena Evropa. Ideologija svobodne migracije uničuje lastništvo zahodnih ljudstev nad samim seboj. Suverenost ljudi temelji na lastništvu nad samim seboj, svojo usodo, svojo identiteto, svojo zemljo, svojo materialno in duhovno dediščino." Konec citata. In še, "Sprejetje ogromnih množic v Evropo v njihovem iskanju Eldorada bi bilo za Evropejce samomorilsko in ne bi koristilo niti migrantskim množicam. Preplavljena Evropa bi bila neizogibno porušena Evropa." In kakor je pripomnil Victor Hugo, citiram: "Po dnevu, ko beda vseh doseže bogastvo peščice, bo nastopila noč, ko ne bo ostalo ničesar več. Ko ne bo ostalo ničesar več za nikogar. To je regresiven učinek egalitarizma". Mi smo za to, da je ta Evropa še vedno največja donatorka na svetu za tiste, ki so pomoči potrebni. Mi smo za to, da smo sočutni do ljudi, do beguncev - ampak to niso masovne migracije -, do beguncev, ki bežijo pred smrtjo in pred vojno. In zdaj glede referenduma. Ta oblast, aktualna, je zelo jasno rekla: "Ne bomo spoštovali volje ljudstva." In v to je naša, odločitev, s tem je naša odločitev tudi, obrazložena. Kakšna je to oblast, ki se boji ljudstva? To več ni ljudska oblast. Hvala lepa.